Die, wenn auch leichte, Erholung der europäischen Wirtschaft ist sicherlich zunächst einmal eine erfreuliche Nachricht. Dennoch müssen wir die wirtschafts und investitionspolitische Agenda weiter vorantreiben.

Drei Aspekte sind hier aus meiner Sicht von besonderer Bedeutung.

Gerade im jetzigen Umfeld ist es essenziell, dass Haushaltsregeln eingehalten werden, um die Wirtschafts und Währungsunion zukunftsfähig zu gestalten.

Ich bin mir sicher, dass die gerade anlaufende Investitionsoffensive langfristig ihre Früchte tragen wird. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass Investoren nicht nur auf Wirtschaftsdaten und Risikoindikatoren schauen, sondern auch auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Verschuldungsquoten und Defizitzahlen. Investitionen und eine zukunftsgerichtete Wirtschaftspolitik sind zwei Seiten einer Medaille. Und drittens die Umsetzung von Strukturreformen. An der Wurzel aller Bemühungen stehen nach wie vor die Mitgliedstaaten, insbesondere solche Mitgliedstaaten, die in Schwierigkeiten stecken und die Reformagenda weiter vorantreiben müssen. Es geht um den Mut zu tiefgreifenden Strukturreformen und nicht um leere Reformversprechen, deren Umsetzung auf sich warten lässt. Hier muss es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass der europäische Druck aufrechterhalten wird. Denn Reformen sind eine Grundlage dafür, dass Investitionen auf fruchtbaren Boden fallen und Wachstum entsteht. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Im Gegenteil Der von der Kommission prognostizierte Rückenwind für die wirtschaftliche Erholung muss uns ermutigen, weitere Anstrengungen zu unternehmen.